Mes su gerbiamu Izmailu esame senai pažįstami nuo praėjusios kadencijos ir šitas klausimas šiandien iš tikrųjų nurodo, kad pačioje Europos Sąjungoje yra daug neišspręstų klausimų.

Ir visi puikiai žinojo kokia skirtinga ekonominė situacija, skirtinga mokesčių sistema ir taip yra skirtingas minimalus atlyginimas.

Bet kalba yra apie tai, kad Vokietija, iš tikrųjų įvesdama šitą įstatymą, stengiasi nukonkuruoti kitų valstybių vežėjus, kad atsirastų laisvesnė rinka, kad jie galėtų ją užimti.